Die worden dan weer betaald door de mensen die werken. Het aantal werkenden wordt steeds kleiner.

Ik heb met mijn collega's in het groenboek en later ook in het witboek gezegd wij moeten ervoor zorgen dat wij langer gaan werken, maar ook dat er méér mensen aan het werk komen.

Ook op dat punt zijn er lidstaten die nog een en ander moeten veranderen.

Zolang wij nog geen Europees trackingsysteem hebben, waar je altijd kunt zien wat je waar hebt opgebouwd, is de schriftelijke informatie die nu aan elke oud werknemer gezonden wordt, van uiterst groot belang.